Herr Präsident! Die Ein Kind Politik in China hängt zusammen mit einem Phänomen, das große Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, von Schlamm bis Solschenizyn als Diktatur der Lüge bezeichnet haben. Das chinesische Regime behauptet, es handele sich um eine Aktion lokaler Behörden.

Es handelt sich um eine systematisch seit Jahrzehnten aufgebaute Gesamtatmosphäre, die ihre Wurzeln in der Ein Kind Politik hat. Solange es die Ein Kind Politik gibt, wird es Zwangsabtreibungen, Zwangssterilisierungen und brutale Übergriffe wie den jüngsten geben. Deshalb ist der eigentliche Punkt die Ein Kind Politik.

Dieses gilt übrigens auf der ganzen Welt. Das ist auch eines der universalen Menschenrechte, das Recht auf Leben, von der Zeugung bis zum natürlichen Tod. Auch wir Europäer sollten uns an die eigene Brust fassen und bei uns, wo es keinen Zwang gibt, dafür sorgen, dass Menschen nicht ungeboren im Mutterleib getötet werden. Das ist kein Missbrauch. Aber heute geht es um China Auf der Basis der Menschenrechte sagen wir nein zur Ein Kind Politik.